Astfel, Rusia și a luat angajamentul de a și alinia regulile și practicile comerciale la standardele OMC, în special în ce privește tratamentul nediscriminatoriu pentru importurile de bunuri și servicii, asigurarea transparenței în implementarea măsurilor comerciale, reducerea subvențiilor agricole și îmbunătățirea drepturilor de proprietate intelectuală. Consider că eforturile Rusiei în această direcție sunt substanțiale, iar o implementare cât mai rapidă a acestor angajamente va facilita comerțul cu statele membre OMC, va încuraja crearea de noi locuri de muncă și va contribui la creșterea PIB ului Rusiei. În același timp, decizia de a face parte dintr o organizație internațională cu caracter comercial înseamnă nu doar avantaje, ci și respectarea unor reguli stabilite de comun acord. De aceea, măsurile arbitrare de tipul interdicției importurilor de animale provenind din Uniunea Europeană trebuie evitate pe viitor. Trebuie avut în vedere în egală măsură faptul că negocierile pentru un nou acord Uniunea Europeană Rusia vor gravita în jurul obligațiilor OMC asumate de către ambele părți, acestea fiind un bun prilej de a stabili principii și obiective comune în domeniul comerțului. Susțin în acest sens ideea includerii în noul acord a unui capitol substanțial și obligatoriu din punct de vedere juridic privind energia, cu scopul de a asigura o piață a energiei transparentă și nediscriminatorie, precum și a unui capitol privind dezvoltarea durabilă, prin intermediul căruia să încurajăm Rusia să respecte atât drepturile omului și drepturile lucrătorilor, cât și standardele de mediu internaționale. Nu în ultimul rând, statele membre ar trebui să stabilească o listă de interese comune, astfel încât abordarea lor în cadrul viitoarelor negocieri cu Federația Rusă să fie una concertată.